Já jí chci také pogratulovat, protože většina pozměňovacích návrhů, které byly přijaty na výboru IMCO, se nakonec promítly do stanoviska výboru ENVI.

Naší filozofií bylo podpořit nařízení, které odstraní směrnici, která v zásadě zaváděla dvacet osm různých právních režimů v jednotlivých státech. Nahradit to jednotnou úpravou pro celou Evropu a přitom přijmout takovou úpravu, která zachová konkurenceschopnost evropského průmyslu.